Un autocar s a răsturnat într o prăpastie și au murit 14 persoane, alte 18 fiind într o situație critică. Vă rog să folosim această ocazie pentru a transmite compasiunea și solidaritatea noastră familiilor și, de asemenea, mesajul nostru de condoleanțe și solidaritate cu autoritățile și cu poporul albanez.